fimmtánda febrúar hann var fimmtíu og sjö ára að aldri sigbjörn gunnarsson fæddist á akureyri annan maí nítján hundruð fimmtíu og eitt foreldrar hans voru hjónin guðrún sigbjörnsdóttir tryggingarfulltrúi og gunnar steindórsson kennari sonur steindórs steindórssonar skólameistara og alþingismanns fyrir alþýðuflokkinn sigbjörn lauk stúdentsprófi við menntaskólann á akureyri nítján hundruð sjötíu og tvö nam síðan lögfræði við háskóla íslands nítján hundruð sjötíu og fjögur til nítján hundruð sjötíu og fimm hann var kennari við gagnfræðaskóla akureyrar um þriggja ára skeið en gerðist kaupmaður á akureyri nítján hundruð sjötíu og sex eftir að þingmennsku lauk og sigbjörn hafði sinnt ýmsum verkefnum á annað ár varð hann nítján hundruð níutíu og sjö sveitarstjóri skútustaðahrepps í mývatnssveit og gegndi því starfi í átta ár eða fram til tvö þúsund og fimm hann var sveitarstjóri þingeyjarsveitar tvö þúsund og sex og gegndi því starfi uns hann veiktist á síðastliðnu sumri sigbjörn gunnarsson átti sterkar rætur i heimabæ sínum akureyri hann var þegar ungur maður félagslega sinnaður hóf snemma afskipti af félagslífi á akureyri og síðan stjórnmálum og skipaði sér í raðir alþýðuflokksins á yngri árum var sigbjörn knattspyrnumaður og þótti hafa gott keppnisskap hann var síðan forvígismaður í æskulýðs og íþróttastarfi um áratugaskeið og lagði hvarvetna gott til einkum innan knattspyrnuhreyfingarinnar og var kjörinn til forustustarfa í knattspyrnusambandinu kjörtímabilið nítján hundruð áttatíu og sjö til nítján hundruð níutíu og eitt var hann varaþingmaður norðurlandskjördæmis eystra og sat eitt þing vorið nítján hundruð áttatíu og átta hann tók svo við forustusæti síns flokks í kjördæminu nítján hundruð níutíu og eins og var kjörinn á þing í apríl mánuði þar ár hann sat á alþingi í fjögur ár samtals sat hann á sex þingum sigbjörn hélt áfram afskiptum af stjórnmálum þótt hann ætti ekki afturkvæmt hingað á alþingi hann var formaður heilbrigðis og trygginganefndar fyrir tvö ár á alþingi en seinni hluta þess kjörtímabils en seinni hluta þess kjörtímabils var hann formaður fjárlaganefndar nítján hundruð níutíu og þrjú til nítján hundruð níutíu og fimm hann sýndi mikinn dugnað í því starfi og réttsýni og sanngirni í erfiðu hlutverki sem honum var trúað fyrir loks varð sigbjörn formaður þingflokks alþýðuflokksins síðasta veturinn á þingi síðustu ár sín var hann fulltrúi alþingis á fundum evrópuráðsþingsins sigbjörn gunnarsson kom á alþingi reyndur í félags og atvinnulífi og naut þeirrar reynslu í starfi alþingismanns hann var lipur í samskiptum hreinn og beinn og fylgdu málum eftir af festu ég bið þingheim að minnast sigbjörns gunnarssonar fyrrverandi alþingismanns með því að rísa úr sætum